Domnule președinte, din punctul meu de vedere, lucrurile pe care le am auzit astăzi sunt extrem de grave și cred că este momentul să avem o altă abordare democratică, inclusiv pe ceea ce înseamnă controlul fondurilor Uniunii Europene. Ar trebui să existe o lege a transparenței și mi se pare incredibil că, în fața unui parlament ales de cetățenii Europei, pot fi și pot exista lucruri care mai sunt ascunse, fie că e vorba de buget, fie de alte proceduri. În al doilea rând, cred că este momentul să existe o instituție care să facă independent verificarea acestor descărcări bugetare, pentru a fi mai presus de orice suspiciune, dar aceste reguli clare trebuie făcute de cetățenii europeni și vă reamintesc că organul democratic ales în acest moment este Parlamentul European.